Señor Presidente, ante la peor crisis de la Unión Europea, los ciudadanos representados en este Parlamento tienen derecho a esperar un presupuesto anticíclico, que ayude a salir de la crisis y estimule el crecimiento y la generación de empleo. La propuesta del Consejo camina en la dirección contraria. La Unión Europea no tiene déficit ni deuda pública acumulada y, sin embargo, este presupuesto hace imposible el cumplimiento de las ambiciones proclamadas en el Tratado de Lisboa. Es injusto, es insolidario, incrementará las desigualdades y muestra fatiga de Europa. Es una mala noticia para la política de cohesión y, en particular, para las llamadas regiones en transición. Una pésima noticia para el futuro de la política agrícola común, que está en el alma y en el origen del proyecto europeo y que tiene una dimensión económica y una dimensión social y una dimensión ecológica, pero que dice, con toda claridad, que sin dinero y sin recursos no solamente no hay política agrícola común, sino que tampoco puede haber reforma de la política común. Es un hachazo al proyecto europeo de ayuda al desarrollo y de cooperación con el exterior, que muestra la mejor cara de Europa en el compromiso de la lucha contra la pobreza.

En definitiva, el parlamentarismo surgió en la Historia para determinar los presupuestos y los impuestos. Y exactamente por esa razón, este Parlamento tiene la obligación de decirle al Consejo con claridad que, o cambia su propuesta, o este Parlamento tendrá que votar en contra de unos presupuestos que muestran la peor cara de Europa en el peor momento posible.